Il ne s'agit pas, dans ce débat, je crois, de savoir si Chypre est dans l'exercice de son droit souverain en décidant de forages dans sa zone économique exclusive.

Indubitablement, le droit international donne raison à Chypre mais, de la même manière, on peut imaginer que, dans le cadre d'un futur accord, les bénéfices tirés de ces forages seront à répartir équitablement entre les deux communautés. Ceci étant dit, ce qui est, à mon sens, condamnable, c'est le timing de cette opération parce que, finalement, cette décision est préjudiciable pour les négociations qui vont s'ouvrir dans quelques jours sous les auspices des Nations unies. Je crois que notre Parlement c'est ce qu'il démontre d'ailleurs n'a pas vocation à faire de la surenchère mais bien à être un acteur utile pour trouver une paix globale dans le cadre d'un accord pour un pays bizonal, bicommunal et fédéral. D'ailleurs, les données d'un futur accord sont connues et presque j'allais dire pour une grande part sur la table.

J'ai parfois le sentiment, au contraire, que la question de Chypre est volontairement laissée en jachère pour pouvoir être utilisée en tant que de besoin dans le cadre des relations Union européenne Turquie.